Et je ferai une petite observation à ce sujet je n'ai clairement pas la même ligne de lecture que certains collègues qui, à coup de suppressions, de dérogations, s'attaquent au cœur même de notre texte et tentent de sauver les assiettes ou les couverts fabriqués dans le sud de l'Italie, ou les ballons allemands. Je tiens à préciser que le texte ne prévoit en aucun cas d'interdire les ballons et de s'attaquer, comme je l'ai lu aujourd'hui encore, au plaisir des enfants. Ce type d'argument, c'est de l'euroscepticisme.

Là où nous n'avons pas interdit, nous proposons un cadre juridique robuste, un calendrier pour réduire la consommation des récipients alimentaires et des gobelets

Je renforce le texte de la Commission en m'inspirant des meilleures pratiques qui nous viennent de Norvège et d'Islande, des experts, s'il en est.

Je conclus, Monsieur le Président, les citoyens attendent de nous que mercredi nous adoptions la législation la plus ambitieuse qui soit contre les plastiques à usage unique. C'est maintenant, chers collègues, et c'est à nous qu'il appartient de faire ce choix pour l'environnement, pour les générations qui nous suivent et aussi pour ces millions, ces dizaines de millions d'Européens qui sont mobilisés, qui nous observent et qui sont prêts à consommer autrement.